samkomulag er milli þingflokka að ræða fyrsta og önnur dagskrármálin saman og að ræðutími í umræðunni verði tuttugu mínútur á þingflokk umferðir verða tvær þar með verða ekki andsvör